Najpewniejszym sposobem rozwiązania problemu uchodźców syryjskich byłoby rozwiązanie przyczyny powodującej ich ucieczkę z Syrii.

Paradoks polega na tym, że niektórzy darczyńcy pomagający uchodźcom jednocześnie wspierają stronę konfliktu zbrojnego. Inaczej mówiąc, z powodów politycznych przedłużają konflikt, a zarazem bezpośrednią przyczynę tego, że codziennie rośnie liczba uchodźców.

Jestem przekonany, że bez politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii problem uchodźców będzie się tylko powiększał, a to z kolei może doprowadzić do pogorszenia sytuacji w całym regionie. Pierwszym krokiem powinno być zawieszenie broni. Społeczność międzynarodowa powinna aktywnie pomóc w doprowadzeniu do wynegocjowania warunków zawieszenia broni i cieszę się, że Komisja Europejska angażuje się w takie działania. Jednocześnie